Doamnă președintă, zilele trecute, președintele unei țări fondatoare a NATO și a Uniunii Europene declara că NATO este o organizație perimată. Aș aminti că NATO a garantat timp de 70 de ani securitatea colectivă, iar astăzi NATO este deplin operațional.

Uniunea Europeană nu va crea o nouă armată ci va diminua capacitățile militare ale NATO, reducând credibilitatea și capacitatea de descurajare a organizației. Paradoxal, majoritatea statelor membre NATO și UE nu contribuie cu doi la sută la bugetul apărării, în schimb par a fi gata să construiască o nouă armată cu cheltuieli enorme. Adevărul este că într un fel se vede securitatea când ai frontierele la Atlantic și altfel când ai frontierele la Marea Baltică și Marea Neagră, acolo unde ai de a face cu imprevizibilul Putin.